El 50 de las discapacidades se puede evitar, porque están directamente relacionadas con la pobreza. La pobreza es un obstáculo para acceder a necesidades básicas como nutrición, atención sanitaria y agua y estos factores, a su vez, pueden conducir a la discapacidad. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es clara a la hora de abordar esta problemática. Sin embargo, nuestra política exterior y, sobre todo, la comercial empobrece aún más a los países en desarrollo minando, entre otros, los servicios públicos y minando, por tanto, derechos humanos fundamentales. Debemos ayudar a fortalecer los servicios públicos en los países en desarrollo, sobre todo la sanidad y la educación, y no socavarlos buscando el lucro de nuestras empresas. Solo así, con servicios públicos de calidad, atención médica temprana y con menos desigualdad, estaremos abordando los verdaderos problemas de las personas con discapacidad en el mundo.